Beste commissaris Potočnik, ik twijfel zeker niet aan úw goede bedoelingen, maar ik denk dat wij het er allemaal over eens kunnen zijn dat Rio20 een zeer teleurstellend resultaat heeft opgeleverd. Het doel van de Rio top was om concrete afspraken en richtlijnen te maken betreffende duurzame en sociale ontwikkeling en armoedebestrijding.

Voorafgaand aan de top heeft het Parlement de nadruk gelegd op noodzakelijke maatregelen om het gebruik van hernieuwbare energieën en energie efficiëntie wereldwijd te vergroten, met de nadruk dat hiermee geen kernenergie bedoeld wordt, want dat is geen duurzame bron.

Dat geldt trouwens ook voor Europa. De regenwouden in Latijns Amerika worden gekapt om GGO's te verbouwen voor de Europese markt.

Misschien dat wij dan in ieder geval een paar voetbalvelden kunnen redden per minuut.

Ik hoop dat wij in het EU beleid gewoon vasthouden aan de ambitieuze plannen die wij vooraf hadden, en niet afzakken naar het niveau van Rio.